Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel corso dei due cicli di riforma della politica agricola comune, le norme sono divenute più eterogenee e complesse ed è noto che per regole più complesse determinano anche più errori. Gli obiettivi della PAC possono essere correttamente attuati solo con un'efficace semplificazione e sburocratizzazione, riducendo al minimo il costo dei controlli, che già oggi ammonta a circa 4 miliardi di euro. Ho notato che troppo spesso gli organismi pagatori rendono dichiarazioni inesatte. La Commissione ha dovuto rivedere al rialzo i tassi di errore comunicati da ben 42 organismi pagatori su